hæstvirtur forseti ég ítreka að við þurfum að taka málefnalega á þessu máli laga þær brotalamir sem fram hafa komið og ég er að beina því til þingsins við erum að beina því inn í stjórnsýsluna að allir dragi réttan lærdóm af þessu máli og erum að bæta það sem úrskeiðis hefur farið þessi umræða verður okkur vonandi gagnleg ég hef engar efasemdir um að það verður líka gagnlegt og fróðlegt að heyra meira frá sjálfstæðisflokknum í umræðu um þetta mál því að ætlar greinilega að sýna